Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aber es bleibt die Frage Haben wir eine Rechtsgrundlage für Eurobonds?

zur Rettung einiger säumiger Mitgliedstaaten gemacht wurde und was noch auf dem Tisch liegt, wie die Bankenunion oder eine expansive Geldpolitik der EZB, dann geht das an die Substanz der Wirtschafts und Währungsunion nach dem Vertrag von Maastricht. Und es bleibt da können wir hier mit Mehrheit beschließen, was wir wollen die Notwendigkeit einer Vertragsänderung, bevor irgendetwas auf diese Art eingeführt werden kann. Eurobonds mit gleichen Zinssätzen das steht da drin verwischen die nationale Verantwortung, führen zu einer Ausdehnung der Verschuldung ohne Auflagen, bringen Europa an den Rand des finanziellen Ruins. Dieser Vorschlag stammt aus der sozialistischen Mottenkiste oder Wolkenkuckucksheim. Ich wundere mich, dass die ALDE Fraktion das so mitträgt, insbesondere der Fraktionsvorsitzende. Eurobonds sind vergleichbar mit einer Kreditkarte in einer Straße, in einer Wohnsiedlung, in einem Hochhaus, wo 17 Familien wohnen. Jeder darf mit dieser Kreditkarte kaufen, aber keiner weiß, wer letztendlich bezahlt.

Das stammt nicht von mir, das hat ein Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank gesagt.

Sie wollen Zentralismus um jeden Preis! Die Mehrheit kann hier Eurobonds beschließen, sie werden auch in zehn Jahren nicht kommen.